Demografická zmena má dve príčiny ľudia sa dožívajú vyššieho veku a detí sa rodí málo.

Napriek tomu správa navrhuje opatrenia, ktoré rodinu rozbíjajú celodenné zariadenia pre deti či zvyšovanie nezmyselných kvót zárobkovej zamestnanosti žien. Výbor pre práva žien navrhol zahrnúť do správy aj požiadavku ohodnotiť neviditeľnú prácu žien pri starostlivosti o členov rodiny, domácnosť, výchovu a vzdelávanie detí.

Chceli sme, aby táto správa uznala neplatenú prácu žien pri výpočte nemocenského poistenia a dôchodku. Žiaľ, žiadne z týchto odporúčaní neprešlo, a preto mi správa niekedy pripadá ako sociálne inžinierstvo.